In diesen 40 Jahren haben wir viele Veränderungen erlebt. Aber eine Regel gilt heute noch wie vor 40 Jahren Der Austausch kann nur fruchtbar sein, wenn es ein fairer Gegenverkehr ist. Das heißt Wir müssen auch sehr klar zur Kenntnis nehmen, dass China als globale Macht nicht nur in seinen EU Beziehungen direkt, sondern auch indirekt wie es sich in die globalen Verhältnisse einmischt durchaus für uns zum Thema wird. Beide Seiten China und die EU sind weiterhin in einer Transformation begriffen. Deswegen, Herr Belder, möchte ich ausdrücklich unterstützen, was Sie gesagt haben. Wir brauchen in diesem Parlament einen jährlichen Bericht, den uns die Hohe Vertreterin gibt, über die Entwicklung der Beziehungen zwischen China und der EU. Es entwickelt sich so schnell, dass wir dieses Instrument brauchen genau wie der Kongress in Washington um auf der Höhe der Debatte zu bleiben. Die Rolle des stolzen Parlaments ist es, bestimmte Dinge auch auszusprechen, wenn sie auf der anderen Seite nicht gefallen.

Zum Schluss Wir brauchen eine gemeinsame europäische Chinapolitik. Nur so können wir eine Wirkung haben mit dem, was wir tun.